Monsieur le Président, nous allons une fois de plus nous indigner sur la situation en Afghanistan et au Pakistan, et notamment sur la situation des droits des femmes, dont acte. Cela a déjà été dit, ces pays sont les malheureux champions des violations des droits des femmes espérance de vie, viols, assassinats, crimes d'honneur.